Vážená pani predsedajúca, pri hlasovaní o správe o slobode médií som sa ocitla v dileme. Slobodu médií považujem za zásadnú podmienku pre fungovanie slobodnej spoločnosti, pretože len nezávislé médiá dokážu kontrolovať vládnu moc. Rovnako považujem za dôležité, aby sa aj na európskej pôde hovorilo o úkladnej a stále nevyšetrenej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ale odmietam, aby sa tieto témy zneužívali na bezohľadné presadzovanie takzvaného Istanbulského dohovoru, s ktorým nemajú vôbec nič spoločné. Tí, ktorí to robia, vedome a zámerne vytláčajú kresťanov z občianskej spoločnosti a dávajú za pravdu jej kritikom.